Quiero felicitar a mi compañero Luis de Grandes por el magnífico informe y, sobre todo, por la capacidad que ha tenido de incorporar las propuestas que resultaban más razonables y que podían mejorar o, por lo menos, complementar el informe. La verdad es que empezábamos a estar asustados de ver cómo los escáneres aparecían en los aeropuertos de manera anárquica, como champiñones, y que urgía absolutamente —y esa fue la posición del Parlamento desde el principio— darle un marco comunitario que estableciera las condiciones, sin hacerlo, por ello, en absoluto obligatorio. La salud y la privacidad, tanto de pasajeros como de trabajadores, eran fundamentales. Creo que, en eso, sus planteamientos y sus propuestas respetan y garantizan las demandas y las exigencias principales del Parlamento. Por otro lado, queda todavía un aspecto, que sería el de la eficacia, que espero que —como viajeros frecuentes que somos— consigamos que mejoren.